Hiszen, mindamellett, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy meg kell próbálnunk, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a tájékoztatás és az átláthatóság az utasjogok terén egyre transzparensebb legyen, meg kell próbálnunk a nemzeti jogérvényesítések összehangolását elérni. Rendkívül jó ötlet az, amely az európai egységes adatbank létrehozását célozza, és ezáltal azok az információk, amelyek a nemzeti adatbankokban már megvannak, azok a gyakorlatok, amelyeket egyes tagállamok a saját szintjükön használnak, azok általánosíthatóvá válnak az európai uniós tagországokra nézve is. Van egy nagyon fontos kérdés, amit még kiemelnék, ez pedig a turizmus kérdése. Hiszen amellett, hogy egyre magasabb szintű közszolgáltatásként kell nyújtani a közlekedést, amellett a turizmus, mint Európa a világban betöltött vezető szerepe, és annak a fenntartása ebben is különösen fontos az, hogy az utasjogok minél magasabb szinten érvényesíthetőek legyenek, és minél átláthatóbbak legyenek ezek a szolgáltatások.